Zaprvé, Čína je v Evropském parlamentu často kritizována za stav lidských práv, za to, čemu říkáme sociální a environmentální dumping, za porušování práv, zejména v oblasti duševního vlastnictví a samozřejmě tam, kde si to zaslouží, tam ji kritizujme. Měli bychom se ale vyvarovat toho, abychom se kritikou Číny vyhýbali nápravě vlastních chyb, protože a dnes to tady zaznělo už v jedné z předchozích debat my můžeme mít s Čínou rovnocenný vztah pouze tehdy, pokud budeme konkurenceschopnou Evropskou unií, ve které bude také zajištěn hospodářský růst. To je první věc a v tomto ohledu se musíme také snažit. Druhá věc je, že Čína už dávno není žádnou rozvojovou zemí, je to jiný stát, než byl třeba před 10 lety. Je to ekonomická a politická velmoc s velmi atraktivním a kompetitivním trhem a pozorujeme tam také velké změny ve společenské struktuře společnosti. A koneckonců je to svým způsobem celý kontinent, není to jen tak nějaká země, takže musíme Čínu brát jako rovnocenného partnera. Myslím, že z tohoto rovnocenného partnerství můžeme mnoho získat.